Ook de jongste episode is weer bijzonder bloedig geweest.

Ik hoop dus uit de grond van mijn hart, en ik ben zeker dat mijn fractie dat gevoel deelt, dat er inderdaad een staakt het vuren is afgesproken, mede dankzij de inspanningen van Egypte en alle anderen die daartoe hebben bijgedragen, en dat dat staakt het vuren duurzaam zal zijn.